Señor presidente, una vez más, Irán ocupa y es protagonista de un debate siempre bajo el mismo común denominador la conculcación de los derechos humanos. Periodistas, defensores de los derechos humanos, minorías, discapacitados, mujeres, activistas, personas con doble nacionalidad, todos ellos sufren acoso, juicios injustos, torturas, arrestos arbitrarios, y ello simplemente por realizar su trabajo y por defender los derechos humanos. No pueden realizarlo sin amenazas y sin vejaciones ni intimidación.

Apasionada del fútbol, vestida de azul, el color de su equipo, el Esteghlal, se disfrazó de hombre para acudir al estadio a ver a su equipo preferido. Pero los gobernantes de su país prohíben y no permiten a las mujeres acudir a los estadios —el único país del mundo—. Se inmoló ante el tribunal de Teherán, al entender que sería encarcelada. Su único delito —como dije— es ser mujer en un país donde los hombres determinan la vida de las mujeres y las privan de sus derechos humanos básicos.

Necesitamos una respuesta nada silenciosa ante tanta opresión y, por eso, la comisaria Thyssen, que tiene una especial sensibilidad, nos ayudará a gritar un grito de paz, un grito de ayuda. La muerte de Sahar no puede ser, en ningún caso, en vano. Las mujeres iraníes son valientes, son muchas y están decididas a luchar por conquistar sus derechos.

Ellas son, de verdad, la verdadera revolución islámica.